Les services de paiement sont tout simplement vitaux pour nos économies. Sans un marché des paiements qui fonctionne de manière optimale, nous ne pouvons pas avoir un marché intérieur qui produit tout son potentiel en matière d'échanges et de croissance.

Le projet SEPA veut développer et développe des services de paiement en euros qui ne sont plus fragmentés d'un pays à l'autre, mais bien communs à l'ensemble de l'Union, et il remplace les services de paiement domestiques. C'est l'exemple même, Mesdames et Messieurs les députés, d'une réglementation financière au service de celles et ceux qui sont dans l'économie réelle SEPA rendra les paiements transfrontaliers aussi faciles que les paiements domestiques et apportera davantage de fiabilité et de sécurité aux citoyens et aux entreprises européennes.

Cela devrait aussi stimuler l'innovation et donner une dimension concrète supplémentaire au marché intérieur. Je veux saluer dans ce compromis un progrès par rapport à la proposition initiale de la Commission. C'est une nouvelle preuve de l'utilité réelle du travail que nous faisons vous l'avez dit, Mme Wortmann Kool en bonne intelligence, notamment au moment des trilogues. J'observe, en m'en réjouissant, que beaucoup de textes de la Commission sont améliorés, précisés grâce au travail de votre Assemblée. Le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires, préparé par Mme Essayah, a donc largement contribué à améliorer notre proposition. Le nouveau texte est davantage favorable aux consommateurs. Je citerai deux exemples en premier lieu, la disparition programmée du code BIC dès 2014, soit une information de moins à fournir par le consommateur pour effectuer un virement, qu'il s'agisse d'un virement domestique ou international. En second lieu, la suppression des surcoûts pour tous les paiements transfrontaliers, et cela dès le moment où le règlement entrera en vigueur. Bien sûr, la Commission a regretté l'abandon du principe de deux dates de migration distinctes pour les virements et les prélèvements. Cela aurait contribué, de notre point de vue, à accélérer le processus de migration et récompensé les États membres les plus en avance, prestataires et entreprises. Cela étant, une date butoir unique devrait aussi faciliter la communication sur la migration vers SEPA, et notamment l'utilisation des nouveaux numéros de compte IBAN. Mesdames et Messieurs, la Commission est donc globalement heureuse du compromis final actuel. Nous sommes disposés à nous pencher sur la gouvernance de SEPA d'ici à la fin de cette année il y a des progrès à faire et aussi sur la question du droit des consommateurs au remboursement inconditionnel pour les prélèvements, dans le cadre de la directive révisée sur les services de paiement. Ces deux points ont chacun fait l'objet d'une déclaration de principe, accompagnée d'une troisième à propos de l'exercice des pouvoirs délégués par la Commission. Comme convenu, ces trois déclarations figurent en annexe de la résolution qui vous est soumise et reflètent bien, mot pour mot, le compromis dégagé en décembre. En conclusion, Monsieur le Président, avec ce règlement, nous dotons le marché des paiements du cadre juridique dont il a besoin. Nous contribuons à l'émergence d'un véritable marché intégré des paiements en euros dans l'Union. Enfin, nous offrons aux citoyens et aux entreprises européennes un marché où les paiements s'effectueront à travers toute l'Union aussi rapidement, efficacement qu'au plan domestique, en toute fiabilité et cela, grâce à une concurrence accrue, je le pense, à un moindre coût. C'est le troisième point dont nous discutons depuis le début de cet après midi qui représente un progrès concret pour le marché unique, à la fois pour les citoyens et pour les entreprises.